Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Denn an der Stelle, bei den erneuerbaren Energien, war der Kommissionsvorschlag mit Verlaub, Herr Kommissar sehr schwach, und die Kollegen haben einen sehr guten Kompromiss ausgearbeitet. Ich bitte dringend, diesen Kompromiss zu erneuerbaren Energien zu unterstützen. Bei den Berichten zu Governance und Energieeffizienz gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Wir als EVP können da den Ausschusstext nicht unterstützen, und insbesondere bei der Energieeffizienz, beim Thema öffentliche Gebäude haben wir schwerwiegende Bedenken, dass man den Text so annimmt. Das wird Ärger bringen in den Kommunen und das wird hier nicht dafür sorgen, dass wir eine breite Mehrheit finden. Deswegen bitte ich, dass wir da noch mal nachdenken und uns auf Kompromisse verständigen, die realistisch und ambitioniert sind. Dann können wir am Mittwoch mit breiter Mehrheit ein Signal in die Welt senden Wir wollen das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Wir wollen ambitioniert sein.